virðulegi forseti það er náttúrlega með ólíkindum að hæstvirt ríkisstjórn hefur núna fallið á tiltölulega skömmum tíma í tveimur útskriftarprófum hún féll á framgangi fyrri icesave samningsins kolféll fyrir þjóðinni og hún féll í framsetningu og framkvæmd kosninga til stjórnlagaþings það er ekki til slík fordæmi hvorki í afríku eða suður ameríku eða þeim löndum sem styst eru komnar í verklagi sem snertir lýðræði þarna sláum við enn eitt heimsmetið það hefur komið fram hér á alþingi virðulegi forseti hugmynd um að menn vinni saman reyni að gera gott úr hlutunum háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson impraði til að mynda á því fyrr í dag að menn sneru vörn í sókn og tækju faglega á þessum hlutum og tækju til starfa innan þingsins allir saman á einum báti sama gerði háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins þetta er auðvitað útrétt hönd til þess að leiða mál til lykta og reyna að gera gott úr því sem hefur farið úrskeiðis til að mynda ef þingnefnd skipuð þingmönnum úr öllum flokkum tæki til starfa með ákveðinn verktíma sem gæti þess vegna miðast við einhverja mánuði þó ég telji nú enga þörf á slíku til þess að gera eðlilegar og marktækar breytingar á stjórnarskránni þarf ekki að breyta nema kannski og lagfæra fimmtán tuttugu setningar og koma inn auðlindaákvæðinu númer eitt tvö og þrjú þó ekki sé nema til varnar sjálfstæði íslands um aldur og ævi ef þetta væri gert með stofnun þingmannanefndar eins og tveir háttvirtur formenn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks hafa lagt til með þátttöku ráðgjafahóps stjórnsýslufræðinga hvort það yrðu fimm eða sjö sem gerst þekkja í stjórnkerfum landsins með þátttöku tuttugu og fimm menninganna sem hafa verið kosnir og það er hægt að skipa þá sem ráðgjafa án þess að snerta við eða lítillækka dóm hæstaréttar væri hægt að vinna þessu mál framgang klára það og þá koma öll sjónarmið inn í málið faglega staðið að verki og þetta er náttúrlega það sem ríkisstjórnin ætti að hafa burði til að gera án þess að fara að hugsa sig lengi um